Auch das ist ein Thema der Umweltschutz, die Gesundheit zu dem die meisten Europäerinnen und Europäer sagen, das ist die Aufgabe der Europäischen Union.

Darum geht es auch heute, wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Eines dieser Maßnahmen war auch die Begrenzung der Abgaswerte bei den KFZ. Die Menschen haben sich darauf verlassen, dass sie, wenn sie diese Produkte kaufen, auch das bekommen, was man ihnen verspricht und zusagt. Wir haben jetzt festgestellt Man ist betrogen worden nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Fragen der Zukunft.

Ich wünsche mir, dass wir wie heute vom Präsidenten ausgeführt wurde die Möglichkeit bekommen, so wie es den Binnenmarkt für die Autos gibt, auch einen Binnenmarkt für Konsumenten zu haben. Wir brauchen die Möglichkeit einer europäischen Sammelklage, denn nur dann wird in dieser Frage europäisches Recht auch wirklich jeder Bürgerin und jedem Bürger zugänglich.